Pane kolego, já bych Vás chtěl požádat po tom, co jste tady všechno zmiňoval, jestli byste nemohl počkat ještě na ten příští bod, kde budeme projednávat trestně stíhaného českého premiéra Andreje Babiše, který, dle výroku slovenského soudu, býval spolupracovníkem komunistické tajné služby a býval v KSČ. V tuto chvíli zasedá v rámci Evropské rady a v tuto chvíli přispívá i svým hlasem k tomu, že právě takové problémy, jaké vidíme v Polsku a v Maďarsku, není možné řešit. Tak bych Vás chtěl poprosit, jestli byste tady mohl počkat a být podobně vokální, jako jste byl v tomto případě.